Das heißt, strategisches Wachstum findet längst außerhalb Europas statt.

Der Vorstandsvorsitzende nennt klare Gründe. Das sind eine überzogene Klima und Energiepolitik in der EU, die hohen Energiekosten und die hohen Arbeitskosten.